Señor Presidente, temo que el hecho de que tengamos este debate retrata una realidad que el portavoz de la UNRWA en Jerusalén nos anticipó en el transcurso de la misión a Palestina que una delegación de mi Grupo GUE NGL realizó en septiembre pasado Sean ustedes la voz del pueblo palestino —nos pidió—, porque Gaza pasará al olvido en seis meses.

Como ha apuntado Martina Anderson, es una cuestión de voluntad y decisión política, es decir, no es posible ser neutral en esta cuestión. No es una opción cuando hablamos de un pueblo ocupado. Y tampoco es una opción limitarse a un mero diagnóstico de la situación recordando el dinero que la Unión Europea ha destinado o comprometido, porque eso, entre otras cosas, no hace sino retratar nuestra incapacidad política, y Palestina y el pueblo palestino se merecen mucho más.